In einer Krisenzeit, in der wenig Europa Begeisterung zu spüren ist, könnte die polnische Ratspräsidentschaft doch einige Lichtblicke setzen. Eine deutliche Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist EU freundlich eingestellt, EU freundlicher als in vielen anderen Ländern. Wo das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft Offenheit ankündigt und darunter mehr und bessere Verständigung mit unseren Nachbarstaaten Ukraine, Republik Moldau, Belarus und Russland versteht, begrüße ich das ausdrücklich.

Inhaltlich kann ich nur wiederholen Wir müssen anfangen, die Menschen zu retten, und nicht nur an die Banken denken. Eine Bemerkung zur Reform des EU Haushalts will ich dennoch machen.

In der Krise muss und kann die EU ihren Mehrwert beweisen, indem sie als handlungsfähige, solidarische Gemeinschaft auftritt. So habe ich auch Ihre Rede verstanden. Im Hinblick auf die Energie und Klimapolitik scheint das Arbeitsprogramm verbesserungsfähig.

Die Europäische Union darf dabei nicht als Bremser auftreten. Ich wünsche dem polnischen Ratsvorsitz ein gutes Gelingen!